Prav z veseljem, gospod Nemec, vas vabim pa se bova kdaj soočila na to temo, ejga. Boste zelo presenečeni, kakšna so dejstva, in kaj v resnici, se o posamezni stvari lahko predstavi, ne. Takrat se bova pa pol pa še o tisti himni, levičarjev bova kakšno rekla, saj veste.